La solidarietà nella forma del volontariato rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione europea, che è la numero uno per quanto riguarda gli aiuti umanitari. Per questo la creazione di questo corpo può contribuire a rafforzare le operazioni di aiuto umanitario in maniera molto concreta nei paesi terzi, nonché a promuovere in modo visibile il senso di cittadinanza europeo. L'iniziativa dei volontari di aiuto dell'Unione europea va a completare e a rafforzare l'azione umanitaria dell'Unione europea ed è un valido strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica e contribuisce a sottolineare il valore della cittadinanza europea.